Tak ważna dziedzina jak energetyka nie może być kontrolowana demokratycznie, bo politycy i biurokraci nie mają pojęcia o tym, jak naprawdę to działa. Dziękuję za uwagę.